Predlagam prekinitev seje in da se gre prebrati. Jaz sem rekel, da je to indikator, ko vidiš, da je napačna politika. Poslušaj kolega. Hvala.